Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich schließe mich der positiven Grundstimmung und der Zustimmung an, die diese Debatte heute Nachmittag hier kennzeichnet und zwar aus drei Gründen. Erstens Ich denke, dass die Entscheidung, dass der Auftraggeber im Falle öffentlicher Ausschreibung entscheidet, ob er ein

Ich denke und hoffe, dass auch in dem Mitgliedstaat, aus dem ich komme, in Italien, diese Grundeinstellung endlich akzeptiert wird, wo seit Jahren alles getan wird, um zu verhindern, dass Bauwerke und insgesamt Aufträge in Lose unterteilt werden.

Damit sind auch lokale Kreisläufe einfacher als bisher.